um dóm hæstaréttar er auðvitað ekkert annað að segja en að hann er gríðarlegur áfellisdómur yfir fjármálakerfinu á íslandi hann er líka mikill áfellisdómur yfir eftirlitsaðilana þar sem er nú orðið opinbert er það að fjármálakerfið á íslandi stundaði í stórum stíl að semja lánasamninga sem fóru á svig við lög héðan frá alþingi lög sem höfðu skýran tilgang það má svo sem halda því fram að margir hafi brugðist en ábyrgð þeirra sem stunduðu viðskiptin stóðu að baki gerð samninganna og þeirra sem höfðu eftirlit með fjármálakerfinu er að sjálfsögðu mest dómur hæstaréttar er mikill áfellisdómur fyrir fjármálakerfið og eftirlitsaðilana það er ekki hægt að komast að neinni annarri niðurstöðu ég vil segja um þá umræðu sem hér hefur farið fram undanfarna daga að það er ekki okkar hlutverk hér á þinginu að hlutast til um niðurstöðu í dómsmálum það er okkar hlutverk að setja lög og reglur það er síðan dómstólanna að leiða fram niðurstöðu á grundvelli þeirra reglna þannig er það ekki okkar hlutverk í sjálfu sér á þinginu að hafa skoðun á því ágreiningsefni sem nú er uppi í þjóðfélaginu hvort til grundvallar þessum samningum skuli leggja óverðtryggða vexti eða vextina sem kveðið er á um í samningunum sjálfum úr því álitaefni hljóta dómstólarnir á íslandi að þurfa að leysa við hljótum að halda áfram að treysta á réttarríkið á íslandi á þrískiptingu ríkisvaldsins á að við setjum reglurnar og dómstólarnir dæmi eftir þeim það er afar óheppilegt og í raun og veru algerlega óásættanlegt að það komi svona misvísandi skilaboð annars vegar frá ríkisstjórninni og hins vegar frá fjármálafyrirtækjunum sjálfum við heyrðum hér hæstvirtur efnahagsráðherra greina frá því að fjármálakerfið væri ekki búið undir það að gengistryggingin haldi ekki á þessum samningum en að erlendu vextirnir haldi undanfarna daga höfum við hins vegar heyrt frá bönkunum sjálfum annars vegar beint frá arionbanka og ég vísa hér í frétt af m b l punktur is þar sem segir með leyfi forseta arionbanki hefur metið dómsniðurstöðu hæstaréttar vegna gengistryggðra bílalána og möguleg áhrif á eigið fé bankans kæmi til þess að íbúðalán bankans verði dæmd ólögmæt hefði það neikvæð áhrif á

hæstaréttar það sama má segja um íslandsbanka með leyfi forseta íslandsbanki hefur á síðustu dögum farið vandlega yfir dómsniðurstöðu hæstaréttar vegna gengistryggðra bílalána og metið hugsanleg áhrif hæstaréttar á eigið fé íslandsbanka fari svo að öll án í erlendum myntum til einstaklinga verði dæmd ólögleg gæti nafnvirði slíkra krafna bankans á viðskiptavini lækkað töluvert síðan segir í þessari yfirlýsingu frá bankanum að það hafi þó ekki þau áhrif að hann uppfylli ekki eiginfjárkröfur þannig að h hæstvirtur forseti við erum að fá mjög misvísandi skilaboð hér í umræðunni og allur almenningur í þessu landi á afar viðkvæmum tíma það er jafnvel gefið í skyn að fjármálakerfið sjálft sé í hættu þá hljótum við að spyrja okkur var staðið þannig að stofnun nýju bankanna að menn gættu ekki að því að eignir væru færðar á of háu verði inn í nýja bankakerfið eða hvað er núna hægt að segja annars um þá áreiðanleikakönnun sem fór fram á eignasafni nýja bankakerfisins hver ber ábyrgð á því annar en fjármálaeftirlitið og ríkisstjórnin að hafa ekki stofnað þannig til nýja bankakerfisins að hlutir eins og þessir mundu lenda á íslenskum almenningi það er auðvitað augljóst að hafi virði eigna gamla bankakerfisins verið jafnvel enn minna en áætlað var við stofnun nýju bankanna á það að vera tap kröfuhafanna alveg eins og allt það tap sem hingað til hefur lent á þeim það skal enginn segja mér að það hafi verið hægt að stofna hér nýtt bankakerfi þar sem yfir sex þúsund milljarðar voru færðir á reikning kröfuhafa bankanna en ef það bætast við hundrað milljarðar tvö hundruð milljarðar þrjú hundruð milljarðar vegna dóms hæstaréttar þá sé það vandamál alls almennings á íslandi það getur ekki verið niðurstaðan þannig að ég á óska eftir því að það dæmi skýrari skilaboð frá ríkisstjórninni okkur sé ekki boðið upp á það að það komi sitt hvor röddin úr bönkunum og frá ríkisstjórninni í þessu máli það hvílir mikil ábyrgð á herðum þeirra sem hafa eftirlit með fjármálakerfinu og bera ábyrgð á þessum málaflokkum að tala af ábyrgð og festu og koma með skýr skilaboð og ekki gefa það í skyn að við hér á þinginu ætlum að grípa inn í það er til þess að vinda ofan af niðurstöðunni til þrettán fjörutíu og sjö tuttugu og sex